Hvala lepa. Lepo pozdravljeni! Gospa podpredsednica, gospa varuhinja, vsi predstavniki vlade, kolegi kolegice! Z zanimanjem sem kot nova poslanka prebrala poročilo in priporočila, ki smo ga dobili. Vendar je kljub temu potrebno povedati še dve zadevi, ki sta sicer v nekem kontekstu že bili omenjeni, pa kljub temu. Prvič, varuh tako v lanskem kot tudi v letošnjem poročilu opozarja na problematiko sistemske diskriminacije študentov invalidov, pri čemer so že v lanskem, se pravi dva šestnajst, poročilu opozarjali tudi na na drugi odstavek enajstega člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki izrecno zagotavlja, da imajo invalidi, citiram, "pravico do ustreznih prilagoditev pri vključevanju v vzgojni, šolski ali študijski proces in pravico do primernih prilagoditev šolskega oziroma študijskega procesa individualnim potrebam invalida," konec citata. Da se problematika še kar ni rešila, priča tudi dejstvo, da se je tudi v letu dva sedemnajst na varuha obrnil študent invalid, ki je doživljal diskriminacijo pri prevozu od doma do fakultete. Res je skrajni čas, da se, v čim krajšem možnem času rešita dve pomembni področju pravic študentov invalidov. To sta možnost podaljšanja študenta statusa študenta invalida, ter pa drugič, zagotavljanje prevozov študentov invalidov. Moram povedati, da, kljub temu, kar je zapisano v poročilu, da smo v študentskih domovih, ko sem še jih vodila, tej problematiki pravzaprav, zelo, dajali, pomen. Namreč, pri vseh obnovah študentskih domov, ki smo jih delali, pa kar nekaj smo ji v Mariboru počeli, smo izrecno bili pozorni na študente invalide, na prilagoditve kuhinj, na prilagoditve, tudi dovoznih poti, do, dvigal in tudi na dovolj široko, široke hodnike. Skratka, tej problematiki smo takrat zelo se zelo posvečali. In jaz bi se tudi na tem mestu, zahvalila ministrstvu za šolstvo oziroma direktoratu za investicije, kar so kar so zelo poslušali. In je treba tudi te stvari pohvaliti na tem mestu. In pa še druga zadeva, ki, od na katero bi želela opozoriti, pri tem poročilu je. Rada bi izpostavila delovanje vzgojnih zavodov in zavoda za usposabljanje. Pri poročilu varuha, naj ministrstvo za izobraževanje čim prej opravi celovito analizo dosedanjega dela z otroki in mladostniki, je sicer sedaj v fazi uresničevanja, kar me zelo veseli. S projektom celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih se bodo tako preizkusile nove metode in oblike dela, ki bodo po eni strani zagotavljale čimprejšnjo vrnitev otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz institucije v domače okolje, če je seveda to možno. Temu rečemo, tudi v neko samostojno življenje. Če ne pa v namestitev v eno izmed stanovanjskih skupin, ki deluje v okviru vzgojnega zavoda. Po drugi strani pa bodo vzgojni zavodi vzpodbujeni tudi k preventivnemu delovanju, da bi bila ta namestitev v prihodnosti čim boljša. Moje, skromno mnenje je, da je seveda preventiva boljša kot kurativa. Sama sem se s tem kar dosti ukvarjala, pridobila kar nekaj licenc, in izvajala zadeve, kar se tiče, motenj otrok in mladostnikov in se mi zdi pomembno in pohvalno, da ministrstvo zadevo dela. In jaz upam, no, da bo čim prej, ta projekt tudi v celoti zaživel. Mogoče še samo to, kar se tiče študentskih domov. Ko sem prej govorila, v študentskih domovih Univerze v Mariboru v tem trenutku živi kar nekaj študentov invalidov. Med njimi tudi eden, ki je slep. In ima, svojega sostanovalca, psa, se pravi psa vodnika. In, je treba povedati, da ko človek vidi to moč, to energijo, da lahko ta fant študira, se lahko mi, ki smo zdravi, še samo enkrat zahvalimo, ne vem komu, da smo zdravi, in rečemo: "Vsa čast tistim, ki uspejo s takšnimi in drugačnimi primanjkljaji početi v življenju to, kar je nam zelo da rečem, samoumevno." Zato, se mi zdi pomembno, da bi vsem mladim in pa tudi študentom invalidom, ki se v naši družbi soočajo s problemi, težavami, z ustreznimi ukrepi in pa kančkom empatije pravzaprav omogočili, da bodo lahko zaživeli čim bolj normalno, in si tega želim. Hvala lepa za to poročilo in seveda, vsa pohvala za vaše delo.